til starfa á alþingi óvenjurík af reynslu úr sveitarstjórnarmálum og þess hefur alþingi notað á meðan hún hefur setið hér ekki síst í annasömu starfi sem formaður allsherjarnefndar ég vil þakka henni persónulega góð samskipti einkum sem eins af varaforsetum þingsins á þessu kjörtímabili ég vil óska henni og ég veit að ég mæli fyrir hönd allra þingmanna alls hins besta þegar þessi tímamót hafa orðið í lífi hennar